háttvirtir alþingismenn sú fregn barst í dag að halldóra eldjárn fyrrverandi forsetafrú hefði andast seint í gær

halldóra kristín ingólfsdóttir eldjárn fæddist tuttugasta og fjórða nóvember nítján hundruð tuttugu og þrjú á ísafirði foreldrar hennar voru hjónin ólöf sigríður jónasdóttir húsmóðir og ingólfur árnason verslunarmaður og framkvæmdastjóri að loknu gagnfræðanámi á ísafirði hóf halldóra nám við verslunarskóla íslands lauk þaðan verslunarprófi nítján hundruð fjörutíu og tvö og fékkst síðan við skrifstofustörf í reykjavík hún giftist kristjáni eldjárn þjóðminjaverði nítján hundruð fjörutíu og sjö er kristján eldjárn var kosinn forseti íslands í júnílok nítján hundruð sextíu og átta tók frú halldóra við vandasömu hlutverki sem forsetafrú á bessastöðum á skömmum tíma vann hún hug og hjörtu landsmanna með virðulegri og alúðlegri framkomu sinni á þeim tólf árum sem þau kristján eldjárn og frú halldóra sátu bessastaði fóru þau víða um landið og báru hróður íslands um önnur lönd í opinberum heimsóknum á bessastöðum var gestkvæmt í forsetatíð þeirra hjóna eins og jafnan er þar og héldu þau hjónin uppi þjóðlegri risnu með látleysi sem þjóðin mat mikils rúmum tveimur árum eftir að þau kristján og frú halldóra kvöddu bessastaði lést kristján haustið nítján hundruð áttatíu og tvö langt fyrir aldur fram frú halldóra starfaði síðar í nokkur ár hjá orðabók háskólans þótti mikill fengur að starfi hennar þar sem annars staðar og vandvirkni hennar við brugðið það er með þakklátum hug sem alþingi og alþingismenn kveðja halldóru eldjárn

og minnast mikilvægra starfa hennar í þágu íslensku þjóðarinnar ég bið háttvirta þingmenn að taka undir orð mín með því að rísa